Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Das Europäische Parlament zieht konsequent Schritt für Schritt die Lehren aus der Krise.

Wir wissen, dass wir neue Wege gehen müssen. Eine gemeinsame Währung benötigt eine gemeinsame Bankenregulierung, eine gemeinsame Bankenregulierung benötigt eine einheitliche Bankenaufsicht, und die Bankenunion benötigt zusätzlich ein Bankeninsolvenzrecht und eine gemeinsame Einlagensicherung. Wenn wir damit fertig sind, dann benötigen wir dringend eine Wirtschafts und Sozialunion sowie in der Folge eine politische Union, sonst bleibt jede einzelne Maßnahme nur Stückwerk.